Vážená paní předsedající, v poslední době se objevuje řada nových restriktivních opatření některých leteckých dopravců, která komplikují život cestujícím v letecké dopravě. Nově mezi ně patří jak již zmíněná omezení, která zavazadla mohou a nemohou být brána do kabiny letadla, tak například nová pravidla pro rozměry příručních zavazadel. Cestující se bohužel o těchto pravidlech často dozví až při nástupu do letadla, kdy už mu nezbude nic jiného, než zaplatit poplatek, aby mohl být i se svým zavazadlem přijat na palubu. Takováto opatření pak spíše často působí dojmem, že se jedná pouze o jeden z dalších příkladů různých skrytých plateb, které na cestující pod různými záminkami číhají. Proto žádám Komisi, aby se při přípravě očekávané revize nařízení o právech cestujících zaměřila také na cenovou transparentnost leteckých dopravců a nedávala dopravcům příležitost představovat další a další placené nadstandardy.